Ik denk dat de oplossing ligt in meer Europa, het beter beschermen van de buitengrenzen en een betere Europese inlichtingendienst.